Il gruppo EFDD ha chiesto una dichiarazione della Commissione sullo Stato di diritto e le violente azioni ostili da parte del governo spagnolo contro il popolo catalano. Il gruppo EFDD, a differenza degli altri, chiede che la discussione si concluda con una risoluzione.